Madame la Présidente, une minute pour vous parler d'un sujet qui va peut-être paraître mineur. Trois milliards d'euros c'est ce que le Parlement européen ne peut pas contrôler depuis 2009, tout simplement parce que la Commission et le Conseil se renvoient la balle dans un jeu de ping pong. Le Conseil refuse de donner ses comptes au Parlement européen et la Commission refuse d'intégrer dans ses propres comptes le budget du Conseil.

La commission des affaires constitutionnelles profite de la présence de la Commission et du Conseil pour leur demander d'essayer de se mettre d'accord et de discuter avec le Parlement européen pour que cesse cette situation absolument ridicule sur un plan juridique et scandaleuse sur un plan économique à savoir que les comptes du Conseil échappent à tout contrôle budgétaire.